Ypatingai svarbu diskutuoti šia tema Europos Sąjungos lygiu, nes ekonominė krizė buvo nelengvas išbandymas socialinės apsaugos sistemų tvarumui. Išaugęs nedarbas bei sumažėjusios gyventojų pajamos didino socialinės apsaugos išlaidų poreikį, o tuo pačiu metu nacionaliniai biudžetai buvo balansuojami mažinant pensijas ir kitas socialines išmokas. Dėl to labiausiai nukentėjo pažeidžiami žmonės, kai kurie jų atsidūrė už skurdo ribos. Taigi pranešime pabrėžiu, kad siekis užtikrinti gerovę savo piliečiams negali būti įgyvendintas be tvarių ir adekvačių socialinės apsaugos sistemų, kurios skatintų socialinę įtrauktį, socialinį teisingumą ir užtikrintų pajamas bei visiems prieinamas kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas. Ir mūsų ekonominėje rinkoje nuolat vykstant pokyčiams, labai svarbu užtikrinti, jog nė viena socialinė grupė neliktų be socialinės apsaugos, dėl to ir raginu valstybes nares labiau stengtis didinti jaunimo užimtumą ir užtikrinti, kad jauni darbuotojai nebūtų diskriminuojami ribojant jų teises į socialinę apsaugą.

Socialinės paslaugos turėtų būti prieinamesnės visiems labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, ypač kaimo vietovėse. Pranešime taip pat raginu valstybes nares ir Komisiją imtis priemonių kovojant su visų formų diskriminacija darbo rinkoje socialinės apsaugos srityje, kad moterų atlyginimai už tą patį darbą ir socialinės išmokos, įskaitant pensijas, nebūtų mažesni už vyrų ir būtų užtikrinta motinystės apsauga.

Taip pat pranešime dėmesį skyriau savarankiškai dirbančių asmenų socialinei apsaugai, nes kyla grėsmė, kad, keičiantis užimtumo pobūdžiui ir vis dažniau susiduriant su savisamdos atvejais, naujos darbuotojų grupės nėra ir nebus tinkamai apsaugotos. Manau, kad socialinės apsaugos politiką savarankiškai dirbančių asmenų atžvilgiu komplikuoja tai, kad Europos Sąjungoje nėra vieningos visuotinai pripažįstamos savisamdos apibrėžties. Dėl šių priežasčių raginu Komisiją plėtoti sąvokų sistemą. Ir apibendrinant norėčiau pabrėžti, kad socialinės apsaugos sistemos negali būti silpninamos.

Socialines išmokas reikėtų vertinti kaip investiciją į žmones, kuri leidžia jiems prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje, apsisaugoti nuo skurdo ir socialinės atskirties bei padeda integruotis į darbo rinką.